Ja, lep pozdrav, Danes bi moralo biti ključno vprašanje, če če se bodo s predlaganim zakonom skrajšale čakalne vrste. Že, po, obrazložitvah iz predstavnikov Levice izhaja, da se zna zgoditi, da bomo s sprejemom tega zakona lahko prišli v situacijo, da se bodo te čakalne vrste še povečale. V Novi Sloveniji zagovarjamo, da moramo narediti vse, da se čakalne vrste skrajšajo, in v to vključiti vse resurse, tako, v javnem zdravstvenem sistemu kot v zasebnem. Zdaj samo ta predlog Levice je verjetno nastal kot neki, všečen predlog glede na situacijo, ki se je zgodila v poletnih mesecih, ko so, zavarovalnice, podražile, premijo za dodatno pokojninsko zdravstveno zavarovanje. In, če danes pogledamo razliko v predlogu devetindvajset evrov in njihovem predlogu, bo imela ta podražitev lahko oziroma ta razlika petdesetih evrih evrov za posledico to, da bomo šli na predčasne volitve, ker je zaradi tega, ker je Levica vztrajala pri sprejemu tega zakona na neke vrste, vladna koalicija izgubila večino v tem parlamentu. Zdaj, vsekakor je za zdravstveni sistem dobro, da ima več virov financiranja. To saj še posebej dobro izkazalo v času gospodarske krize, ko je bilo prihodkov v, iz, s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja manj in je razliko v veliki meri, pokrivalo dodatno zdravstveno zavarovanje. Vsekakor jaz osebno ne bi imel nobene težave po ukinitvi tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sem pa seveda za to, da se ukine tudi monopol obveznega zavarovanja. Nenazadnje v tem, v tej državi ima glavno zdravstveno politiko Zavod za zdravstveno zavarovanje, z tremi milijardami, ki se zberejo v tem, zavodu. Samo ministrstvo, sam državni zbor, pa ima na ta ima zelo majhen vpliv na samo zdravstveno politiko. Nenazadnje, Zavod za zdravstveno zavarovanje je tisti organ, ki izbira izvajalce, določa ceno njihovih storitev in količino ko, katero lahko posamezni izvajalec, izvede in v koncu leta je večina teh javnih zdravstvenih zavodov v položaju, da morajo odklanjati te storitve, predvsem z razloga, ker so izpolnili letne kvote, ki jim jih pripiše to zdravstveno zavarovanje in, velikokrat se zgodi, da potem, to razliko oziroma v teh mesecih proti koncu leta se ti javni zdravstveni, zavodi financirajo iz denarja iz dopolnilnega zavarovanja, ki je do teh izvajalcev dober plačnik. Mislim, da gre tukaj danes predvsem za to, kot je že povedal kolega Kordiš, da v duhu socialistov, pač, podržavimo en del privatnega sektorja, v tem smislu, mislim na, dejavnost, ki jo opravljajo te, zavarovalnice. Tako kot sem že uvodoma omenil, danes bi se morali vprašati, ali se bo s tem predlaganim zakonom, se bodo skrajšale čakalne vrste? Sam menim in tudi predlagatelj je že povedal, da je velika bojazen, da se te čakalne vrste še podaljšajo in, saj vemo, da za, imam manj denarja ne more biti več muzike, zato predlaganega zakona ne bom podprl.